Rezolvarea conflictelor înghețate, precum Transnistria sau Nagorno Karabah, este una dintre prioritățile noii politici în scopul asigurării unei zone de stabilitate la granițele UE. În ciuda acordului de încetare a focului semnat în 1994, tensiunile se accentuează între părțile conflictului.

Susțin o soluție acceptabilă pentru ambele părți din cadrul Grupului de la Minsk. Consider că o reluare a ostilităților pune în pericol grav stabilitatea regională, precum și securitatea energetică europeană.